röksemdir sínar hér og skýrt mjög vel afstöðu sína og þá einkum andstöðu við það frumvarp sem hér er til þriðju umræðu ef ég reyni að draga saman kannski helstu athugasemdirnar sem háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafa hér reitt fram er það að hér sé um að ræða ríkisvæðingu að ríkið sé að ásælast sparisjóðina í landinu jafnvel til tjóns fyrir byggðir í landinu í öðru lagi að hér séu ekki nógu vönduð vinnubrögð það hafi verið allt of stuttur tími sem hafi verið að notaður til þess að fara yfir málið í þinginu og loks að það séu engar áætlanir uppi um það hvernig ríkið ætli sér að fara út úr sparisjóðunum við ræddum þessi atriði að vísu öll hér við aðra umræðu málsins ég ætla aðeins að endurtaka það sem kom þar fram hjá okkur talsmönnum stjórnarflokkanna það er rangt að hér sé gerð atlaga að sparisjóðunum hvað þá byggðunum í landinu hér er einungis verið að skapa með lagagrunni umgjörð til þess að tryggja að ríkissjóður geti komið á grunni jafnræðis að endurfjármögnun sparisjóðanna í landinu í krafti annarrar greinar neyðarlaganna frá í haust í öðru lagi hvað varðar þann tíma og vinnubrögð sem hafa verið viðhöfð við þetta mál verð ég nú að segja að þetta er ekki á rökum reist á morgun mun liðinn einn mánuður frá því að nefndin fékk þetta mál til umfjöllunar ég hef ekki lengur tölu á þeim fundum sem við höfum haldið um málið en ég tel rétt að nefna það bara hér að milli annars og þriðju umræðu fengum við fulltrúa viðskiptaráðuneytis á tvo fundi og fulltrúa fjármálaráðuneytis á annan af þeim fundum það er rétt sem hér hefur komið fram að það var einkum farið þar yfir þrjú atriði það er möguleikann á því að setja gólf í niðurskrift stofnfjár sem er að finna í annarri grein og ég hlýt að segja það að það er ekki rétt að það hafi ekki verið skoðaður sá möguleiki þvert á móti fengum við inn á fundinn svona svipmyndir þriggja sparisjóða sparisjóð papeyjar hrollaugseyjar og kolbeinseyjar þar sem var með dæmum sýnt hvernig staða sparisjóðanna

í þá það var einnig rætt og beðið um upplýsingar um þá úrvinnslu sem fram fer á vegum fjármálaráðuneytis og seðlabanka á umsóknum sparisjóða um fé úr ríkissjóði samkvæmt annarri grein neyðarlaganna og það er rétt að það komi fram hér að upplýst var

sem gerðu ráð fyrir aðkomu kröfuhafa og nýju stofnfé frá ríkinu og jafnvel víkjandi lánum

sem ríkissjóður á í stofnfé eða lán en að þetta væri gert á þeim grunni sem reglurnar frá sautjándu desember sem settur hæstvirtur fjármálaráðherra þann dag guðlaugur þór þórðarson ritaði undir og upplýst að þær reglur væru í gildi og ekki væri verið að endurskoða þær ekki væri verið að breyta þeim í þriðja lagi var rædd sérstaða sparisjóðanna og möguleg aðkoma starfsmanna og sveitarfélaga að stjórn þeirra í því sambandi kom fram að á vegum viðskiptaráðuneytis er verið að semja frumvarp um hæfis og hegðunarreglur fjármálafyrirtækja í kjölfar ábendinga carlo jännäris og þeirri vinnu hefur seinkað nokkuð hún hefur frestast fram á haustið greinilega meðal annars vegna þess að von er á nýjum evrópureglum sem gera ríkari kröfur til hæfis meðal annars til setu í stjórnum fjármálafyrirtækja ég vil staðfesta það sem háttvirtur þingmaður eygló harðardóttir sagði hér áðan að það er meining okkar í viðskiptanefnd að fylgjast mjög vel með þegar að því kemur að breyta lögum um fjármálafyrirtæki hvað þetta varðar og skoða þá sérstaklega stöðu stjórna sparisjóðanna með tilliti til þeirrar sérstöðu sem hér hefur verið nefnd og ítrekuð er í frumvarpinu þar sem í fyrsta sinn eru sett í lög ákvæði um það að í stofnskrám sparisjóða skuli gera grein fyrir samfélagsstefnu þeirra sem þýðir þá væntanlega að byggðafestan er staðfest ég vil frú forseti svo að ég gleymi því ekki nefna að sú breytingartillaga sem hér liggur fyrir og sú sem hér stendur er skrifuð fyrir er eingöngu lagatæknilegs eðlis er ættuð frá nefndasviði og svona lagatæknileg hreingerning sem ég held að það er verið að vísa í vitlausa lagagrein þannig að ég ætla ekki að mæla fyrir henni frekar hér var nefnt að það væru engar áætlanir uppi um hvernig ríkið ætlaði að fara út úr sparisjóðunum og mér gerð upp þau orð að það væri ekki verkefni þessarar

út úr sparisjóðunum eða fjármálafyrirtækjunum meðal annars er það miklum mun mikilvægara í dag hvernig ríkið getur staðið við þau fyrirheit sem gefin voru með setningu neyðarlaganna um það hvernig það getur komið að uppbyggingu sparisjóðanna til þess að bjarga því sem bjargað verður þar hér hefur komið fram frú forseti

verið eingöngu að lögfesta þau atriði sem stjórnvöld telja til björgunar og þá er vísað til sjöundu greinar upphaflega frumvarpsins og það mætti sleppa öllu öðru ég vil vegna ítrekaðra ábendinga eða athugasemda um þetta segja það að í mínum huga er held ég að ég megi segja hver einasta grein í þessu frumvarpi grundvöllur undir heilbrigt endurreist sparisjóðakerfi með þessu frumvarpi eins og það nú lítur út eftir aðra umræðu er verið að styrkja rekstrargrundvöll og framtíðarlíf sparisjóðanna með því meðal annars að veita víðtækar heimildir til þeirra til þess að þjónusta íbúa þá í byggðunum meðal annars fyrir önnur fjármálafyrirtæki eða vátryggingafélög það er líka verið að lögfesta með níundu greininni upphaflegu mjög mikilvæg ákvæði sem heimila sparisjóðunum samvinnu sín í milli um þau verkefni sem eru þeim hverjum fyrir sig of dýr við þekkjum sem hér höfum fylgst með umræðum að samkeppniseftirlitið hefur haft samvinnu sparisjóðanna til skoðunar á undangengnum árum og verið mjög ósátt við samvinnu sparisjóðanna að þessu leyti með lögfestingu þessa frumvarps eru tekin af öll tvímæli um það að sparisjóðirnir hafi heimild að auðvitað virtum viðskiptalegum reglum og samkeppnissjónarmiðum til þess að vinna að slíkum málum sem þar eru upp talin og er það þó ekki tæmandi upptalning þarna er verið að styrkja rekstrargrundvöll sparisjóðanna það er líka verið að treysta byggðafestu með því að undirstrika samfélagslegt hlutverk sparisjóðanna með ákvæðinu sem ég nefndi áðan um að í stofnsamþykktum skuli tilgreint hverjar samfélagslegar áætlanir eða skyldur sparisjóðanna séu það er einnig í þessu frumvarpi mjög mikilvægt að þar er að finna skilgreiningu á því hvað sparisjóður er og það er einnig skilgreining á því hvað stofnfjáreigandi er sparisjóður er samkvæmt þessu frumvarpi sjálfseignarstofnun sem starfar sem fjármálafyrirtæki samkvæmt þessum lögum það eru eins og ég sagði skýr ákvæði um skyldur og réttindi stofnfjáreigenda sem fyrr samanber umræður hér fyrr í dag um sextugustu og þriðju grein laga um fjármálafyrirtæki bera stofnfjáreigendur ekki ábyrgð á skuldbindingum sparisjóðs umfram stofnfé sitt en hér er skýrt fram tekið að þeir eiga ekki hlutdeild í öðru eigin fé sparisjóðs en bókfærðu stofnfé eins og það er á hverjum tíma með þessu eru tekin af öll tvímæli um það að stofnfjáreigendur geta ekki lagt undir sig varasjóði eða annað eigið fé sjóðsins þeir eiga ekki hlutdeild í því það eru einnig í þessu frumvarpi mjög skýr ákvæði um ráðstöfun hagnaðar þar sem ef þetta verður lögfest verður aðeins heimilt að nýta fimmtíu prósent hagnaðar á hverju ári til þess að auka stofnfé eða að greiða út arð en þá aðeins að hagnaður sé af rekstrinum hvers vegna skyldi þetta vera mikilvægt það er jú vegna þess að á undanförnum árum og það er ekki lengra síðan en á síðasta ári árinu tvö þúsund og átta greiddu stofnfjáreigendur sér út hagnað jafnvel þótt tap væri af sparisjóðnum við þekkjum tölur um þetta tuttugu og sex milljarða tap og þrettán milljarðar í arðgreiðslur þessu frumvarpi er ætlað að koma í veg fyrir svona dellu þess vegna er þessi grein líka mjög nauðsynleg til þess að endurreisa hér heilbrigt og gott sparisjóðakerfi það eru einnig í þessu frumvarpi ákvæði sem tryggja aukið gegnsæi með því að fjármálaeftirlitinu er ætlað að setja reglur um stofnfjáraukningu í nefndaráliti meiri hlutans sem kynnt var hér við aðra umræðu kom skýrt fram að í slíkum reglum telur nefndin að eigi að vera tryggt að allir eigi jafnan aðgang að því að gerast stofnfjáreigendur í sparisjóði en það eru líka í þessum lögum ákvæði um það að skrá yfir stofnfjáreigendur skuli öllum opin allt eru þetta sem ég hef talið hér mjög mikilvæg atriði það er einnig að finna hér ákvæði um það að umframgreiðslur sem sagt greiðslur umfram nafnverð fyrir stofnfé renni til sparisjóðsins en ekki til til stofnfjáreigenda þetta atriði hefur verið nefnt hér í andsvari hjá háttvirtum varaformanni viðskiptanefndar magnúsi orra schram þetta er líka gríðarlega mikilvæg atriði það eru líka tryggðar hér reglur um almenn og skýr viðskipti með stofnfé að það er heimilt að fara með stofnfé og selja það í stað þess sem hefur verið leikið vafi á um heimildina með þessu frumvarpi er einnig horfið frá hlutafélagavæðingunni en sparisjóðirnir fóru inn á þá braut á undanförnum árum þetta

í sparisjóðakerfinu með þessu frumvarpi eru tekin af öll tvímæli um það að hlutafélagavæðingunni er lokið og hlutafélagabönkunum er óheimilt að nota heitið sparisjóður í firmaheiti sínu öll þessi atriði frú forseti sem ég hef hér talið eru mikilvæg í mínum huga þá er ótalið ákvæðið sem var í upphaflegu sjöundu greinar um heimild til niðurfærslu stofnfjár það er ekki af einhverri illmennsku sem það er til komið heldur hefur það verið upplýst og var hér

ákvæði er til komið vegna þess mats að það væri ekki ótvíræð heimild til niðurfærslu stofnfjár að gildandi lögum og það þrátt fyrir sextugustu og þriðju grein sem ég nefndi hér áðan um ábyrgð stofnfjáreigenda ég vil að lokum frú forseti benda að það steðja miklir erfiðleikar enn að fjármálafyrirtækjum á íslandi við eygjum kannski von til þess að sautjánda þessa mánaðar verði tímamót í uppbyggingu nýrra banka á íslandi en staðreyndin er sú að flestir eða mjög margir sparisjóðanna uppfylla ekki kröfur fjármálaeftirlitsins og laga um fjármálafyrirtæki um eigið fé nýju bönkunum hefur verið gefinn frestur til sautjándu þessa mánaðar til þess að uppfylla þær kröfur sparisjóðirnir eru í ákveðnu tómarúmi hvað það snertir þeir uppfylla ekki þessar kröfur en það er verið að reyna að gera þeim það mögulegt með aðkomu ríkisins hinn valkosturinn að grípa til sjötugasta og sjöundu grein laga um fjármálafyrirtæki og afturkalla starfsleyfi vegna þess að eigið fé

á móti að það eigi að stíga þetta skref núna og gera sparisjóðunum sem ráða við það kleift að taka á móti eiginfjárframlagi frá ríkissjóði auðvitað í þeirri von að þeir komist á legg þannig að ríkið geti eftir einhvern tiltekinn tíma losað þessa hluti sína og selt og ég ætla rétt að vona með hagnaði ef

dag hvort heldur það eru nýju bankarnir talað um tvö hundruð þrjú hundruð fjögur hundruð milljarða króna eða sparisjóðanna tuttugu milljarða þetta er ekki fé sem er sett í eitthvert svarthol þetta er fé sem er ætlað til þess að byggja upp fjármálafyrirtækin og koma þeim þannig á legg að þau verði vænlegur fjárfestingarkostur og þar með geti ríkið losað um eignarhald sitt að einhverju leyti ég vil að lokum þakka aftur mjög góða umræðu og öllum þeim sem hafa komið að því að vinna þetta mál það voru gerðar verulegar breytingar á því við aðra umræðu og það er ekki síst að þakka þeim fjölmörgu sem sendu nefndinni athugasemdir og ábendingar og komu á hennar fund það ber að þakka